Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kommissar Lewandowski, liebe Ratsvertreter, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben soeben schon von der Berichterstatterin für den Kommissionshaushalt gehört, vor welchen großen Herausforderungen wir stehen. Ich spreche jetzt zuerst einmal als Berichterstatterin für den Parlamentshaushalt und die anderen, vor allem kleineren Institutionen. Der politische Konflikt, mit dem wir umgehen müssen und das gilt nicht nur für den Parlamentshaushalt, sondern in gleichem Maße für den Kommissionshaushalt lautet folgendermaßen Mit dem Lissabon Vertrag hat das Parlament mehr Kompetenzen in der Energiepolitik, in der Außenpolitik, Mitentscheidung in der Landwirtschaft. Wir haben mehr zu sagen in der Sportpolitik, in der Weltraumpolitik. Also um es klar und deutlich zu sagen Wir haben Kompetenzzuwächse, das ist gut so, dafür haben wir auch immer als überzeugte europäische Parlamentarier gestritten. Gleichzeitig haben wir aber eine Situation in den Mitgliedstaaten, die zu Sparpolitik, zu Schuldenabbaupolitik zwingt, und zwischen diesen beiden großen Zielen einerseits haben wir neue Aufgaben, andererseits müssen wir zeigen, dass wir verstehen, unter welchem Druck die öffentlichen Haushalte sind müssen wir also eine politische Linie entwickeln.

Wir haben jetzt im Haushaltsausschuss erst einmal Entscheidungen über Mittelzuweisungen getroffen, die in der Größenordnung von 25 Millionen Euro unter dem liegen, was das Parlamentspräsidium ursprünglich vorgeschlagen hatte. Und das bedeutet, dass wir uns einschränken wollen bei Reisekosten, bei der Vergabe für Studien, bei den Mitteln für die Sicherheit hier im Hause, für Informationstechnologie, dass wir weniger Posten für die Bibliothek zur Verfügung stellen. Wir haben einen Konflikt und der bezieht sich auf die Frage Wie viel Geld soll es demnächst für die Assistenten der Abgeordneten geben? Der Vorschlag ist, dass für 2011 dieses Geld noch einmal um 1500 Euro angehoben wird. Ich sage jetzt explizit, als Grüne vertrete ich das nicht. Ich halte das zum jetzigen Zeitpunkt für überzogen. Im Haushaltsausschuss haben wir uns mehrheitlich darauf verständigt, dass wir mehr Informationen brauchen, und dieses Geld ist erst einmal in die Reserve gestellt worden, also nicht freigegeben, sondern es müssen noch mehr politische Beschlüsse gefasst werden, ob wir dieses Geld nun freigeben wollen oder ob wir es als klügere Politik erachten, das Geld für 2011 nicht zur Verfügung zu stellen. Weiterhin ist mir sehr wichtig weil wir ja ein großes Interesse daran haben, unsere europäischen Institutionen umweltfreundlich zu gestalten und, soweit es geht, auch unser eigenes Verhalten zu ändern dass wir verlangt haben, dass es ein neues, umweltfreundlicheres Mobilitätsverhalten gibt. Zum Beispiel soll es in Brüssel ein Ticket geben für den öffentlichen Nahverkehr, das soll weiter verhandelt werden. Es wäre ausgesprochen gut, wenn wir unsere Chauffeurdienste stark einschränken könnten, was aber auch heißt, dass man auch hier im Hause in Straßburg mehr Fahrräder zur Verfügung stellen sollte für die Abgeordneten und die Mitarbeiter, damit wir uns hier auch umweltfreundlich in Straßburg bewegen können. Ein zweiter Punkt, der mir ausgesprochen wichtig war, ist, dass wir versucht haben, eine gute Balance zu finden mit der Mehrheit im Haushaltsausschuss, dass wir nicht nur nach unseren eigenen Interessen gucken als Parlamentsvertreter und unseren Haushalt verantwortlich nach oben bewegen, sondern dass wir natürlich einen Blick haben müssen auf die anderen kleinen Institutionen den Ausschuss der Regionen, den Wirtschafts und Sozialausschuss, den Rechnungshof, den Europäischen Datenschutzbeauftragten oder auch den Europäischen Bürgerbeauftragten. Und was wir da gemacht haben, ist, eine verantwortliche Position einzunehmen, dass wir nicht nur uns selber mehr Personal und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, sondern sehr gezielt auch dem Ausschuss der Regionen und dem Wirtschafts und Sozialausschuss nicht alles das, was sie verlangt hatten, aber eine gewisse Anhebung der Mittel zugestanden haben, weil natürlich auch die mehr Arbeitsnotwendigkeiten durch gewachsene Kompetenzen durch den Lissabon Vertrag haben. Und gerade bei einer kleinen Institution wie dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, der für viele Debatten, die wir im Moment führen, wie man mit Datenschutz in der digitalen Welt umgeht, sehr wichtig ist und diese wichtige Institution befindet sich noch im Aufbau ist es richtig, ihr in der Größenordnung von zwei neuen Stellen entgegenzukommen. Daran, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir deutlich machen, dass der Haushaltsausschuss versucht hat, eine sehr verantwortungsvolle Position einzunehmen zwischen wohlbegründeten Zuwächsen, die wir verteidigen, auch dem Rat gegenüber verteidigen müssen, weil wir hier ja gut arbeiten wollen, und dem Verständnis, dass eine bestimmte Selbstbegrenzung im Moment durchaus angemessen ist.